Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Das Wichtigste zuerst In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation darf es kein weiter so geben. Wir werden nur langsame Erholungstendenzen haben, wir werden dramatisch weiter steigende Arbeitslosenziffern sehen, auch bei uns in Europa. Und deswegen Seien Sie mutig!

Es ist gut, mit Bonussystemen anzufangen, aber das genügt nicht.

Es ist richtig zu sagen, kein riskanter Akteur, kein riskanter Finanzplatz darf ohne eine vernünftige Regulierung bleiben.

Das ist die wichtigste Aufgabe, der wir uns jetzt zu stellen haben. Haben Sie auch keine Angst vor der Diskussion über Steuerpolitik die ist nicht verboten.

Es ist richtig, sich über den Ausstieg Gedanken zu machen, aber noch wichtiger ist im Moment, wie wir in eine solide Stützung der Konjunktur und eine verbesserte Koordination unserer Wirtschaftspolitik einsteigen.